Podporila som správu, lebo sa domnievam, že proces vytvorenia Európskeho fondu rizikového kapitálu môže zohrávať veľmi dôležitú úlohu pri rozširovaní prístupu malých a stredných podnikov k financiám. Aj napriek konštatovaniu správy, že všetky členské štáty zlepšili svoju inovačnú výkonnosť, rast inovačnej výkonnosti v EÚ sa spomaľuje a stále sa nedokáže priblížiť najlepším svetovým štátom. Je viacero dôvodov, prečo je tomu tak. Ja by som však chcela poukázať aspoň na niektoré, medzi ktoré patrí nejednotnosť pravidiel platných pre kategóriu investorov a fondy rizikového kapitálu, daňové prekážky cezhraničných investícií do rizikového kapitálu, nedostatok finančných prostriedkov EÚ na financovanie začínajúcich podnikov či absencia efektívneho sektora rizikového kapitálu.